es un tema que mueve mucho dinero es un tema que, obviamente, genera muchos intereses económicos en muchos sectores distintos y, por ello, merece una atención política que hasta ahora no se le ha dado. Es verdad, es un tema que suscita a veces dramas que, desgraciadamente, como en el caso de la novela que se ha mencionado, son menos ficción de lo que parecería. Hay más realidad en ciertas de estas tramas de lo que el autor hubiera querido. Sin embargo, creo que es importante destacar que lo que vamos a aprobar mañana es fundamental, es necesario, es imprescindible. No es lo que e insisto otra vez yo hubiera querido. Creo que era una oportunidad para que la Unión Europea demostrara que está a la cabeza, que está liderando realmente este debate. Se ha quedado en lo mínimo de los mínimos, que es lo que exige el marco internacional de la CICAA. Aun así, es fundamental, es necesario. Tenemos unos meses para preparar la próxima reunión de la CICAA, que tendrá lugar en noviembre, en Marruecos, y será una reunión fundamental porque ahí tendremos el stock assessment Sabremos exactamente o, en todo caso, muy aproximadamente cuál es la dimensión del stock y tendremos que tomar las medidas que sean razonables, incluyendo, si es necesario, el cierre sea de una parte del sector estoy hablando, por ejemplo, del cerco sea de algunas partes concretas del litoral, desde el punto de vista, por ejemplo, de las zonas de desove. Tenemos algunos meses para trabajar una propuesta que creo que debe ser mucho más ambiciosa insisto de la que vamos a votar mañana.